Komisja Europejska przedstawiła w ubiegłym roku projekty dwóch dyrektyw mających na celu ustanowienie podatku od przychodów za świadczenie niektórych usług cyfrowych.

Niestety, prace w Radzie Europejskiej pokazują, jak podatek cyfrowy jest trudny do wprowadzenia, ilu ma przeciwników i z jakim oporem się spotyka.